Señora presidenta, señora comisaria tres propuestas que nos preocupan hoy a las mujeres en el mundo rural. La primera cuestión queremos protección frente a las corporaciones transnacionales que ocupan nuestra tierra, nuestros territorios, a menudo con mucha violencia y, además, para robar nuestros recursos naturales y también nuestras aguas. En segundo lugar protección frente a la agricultura industrial que destruye nuestros puestos de trabajo, que contamina, que fumiga pueblos enteros y que, además, nos expulsa de nuestros mercados locales y de nuestros mercados de proximidad. Y una tercera cuestión el reconocimiento legal de nuestros derechos como campesinas a través de leyes de titularidad compartida que nos otorguen el 50 de los ingresos de la explotación, el 50 de las ayudas, el 50 de los derechos de producción, y que, además, nos garanticen una pensión digna. Y, en este sentido, quiero pedirle, señora comisaria —y termino—, que retiren el producto paneuropeo de pensiones individuales, que va a ocasionar una brecha mayor en las pensiones de las mujeres rurales.